Euroopa Komisjon otsustas laupäeval, et lennufirma Estonian Airi omaniku ehk Eesti riigi poolt tehtud sissemaksed Estonian Airi ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega ja tuleb tagasi maksta.

Väide oli see, et Eesti riigi kui omaniku poolt tehtud maksed kahjustavad konkurentsi, samas, millisest konkurentsist on jutt?

Enamik Euroopa lennufirmasid pole kunagi soovinud Eestisse lennata. Samas suurendab Estonian Airi tegevuse lõpetamine oluliselt riski Eesti konkurentsivõime vähendamiseks ja muudab veelgi raskemaks ühendused Eesti ja muu Euroopa vahel. Kuidas on ühe väikese liikmesriigi ühenduste oluline halvendamine Euroopa Liidu kui terviku huvides? Uus lennunduspakett peab arvesse võtma, et lennunduskonkurents ei toimi normaalselt vähese elanikkonnaga ja Euroopa Liidu keskosast kaugetes riikides. Neid ei saa võtta sama mõõdupuuga kui lühikesi vahemaid Euroopa suurlinnade vahel. Euroopa Liidu seadusandlust tuleb muuta nii, et ka väikestel ja Euroopa keskosast kaugel olevatel riikidel oleks võimalik omada otselende Euroopa suurlinnadesse.